Három dologra szeretném a figyelmet felhívni. Az egyik, ami az utasjogoknál is látható volt, hogy az Európai Parlament erős elkötelezettséget tanúsít a fogyatékkal élőkkel szemben, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a rendszerben is oda kell figyelni a fogyatékkal élőkre és javaslom, hogy a rendszer bevezetése során és a rendszerfejlesztők folyamatosan vegyék figyelembe a fogyatékkal élők problémáit is, az infokommunikációs akadálymentesítés nagyon fontos. S végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tagállamok egy részében még nincs hatástanulmány, hogy milyen költsége lesz ennek a rendszernek a bevezetésének, ezért szeretném kérni a Bizottságtól, mielőtt a rendszert bevezetik, külön forrásokat biztosítson erre a célra,